virðulegi forseti stjórnsýslulög voru sett fyrir rúmum fimmtán árum í þeim eru ákvarðaðar meginreglur stjórnsýslunnar og með hugtakinu stjórnvald er átt við þau embætti stofnanir og aðra sem fara með framkvæmdarvald ráðherrar eru æðsti hluti framkvæmdarvaldsins og lögin gilda um þá í störfum sínum í stjórnsýslulögum eru skýr ákvæði um hæfi og sérstaklega um vanhæfi til þess að tryggja vandaðar og óvilhallar ákvarðanir ráðherranna þar segir meðal annars að sá sem er aðili máls sé vanhæfur og einnig er um vanhæfi að ræða ef maki tengist málinu sá sem er vanhæfur til meðferðar máls má ekki taka þátt í undirbúningi meðferð eða úrlausn þess það er vissulega umdeilanlegt hvort þessar lagareglur gilda um ákvarðanir sem teknar eru á ríkisstjórnarfundum eða í samráði einstaka ráðherra en ég tel það ákaflega óeðlilegt ef vanhæfisástæðum er vikið til hliðar í slíkum tilvikum málefni viðskiptabankanna hafa verið á borði ríkisstjórnarinnar og ákvarðanir þar mótaðar af samráði milli forustumanna stjórnarflokkanna það er augljóst að engu hefur verið ráðið til lykta á þessum vettvangi án aðkomu varaformanns sjálfstæðisflokksins og menntamálaráðherra hafi hann á annað borð viljað hafa afskipti af þeim málum nú er komið í ljós að ráðherrann tengist kaupþingi fjárhagslega mjög verulega og almennt eru það nægilegar ástæður til þess að ráðherrann verði vanhæfur um meðferð mála og því spyr ég hæstvirtan ráðherra telur ráðherra sig hafa fullt og óskorað hæfi til þess að koma að yfirtöku ríkisins á viðskiptabönkunum þremur og ákvörðunum er varða nýju bankana sérstaklega kaupþing menntamálaráðherra hefur lýst opinberlega yfir að það sé gjörsamlega óþolandi að vera sett í óþægilega stöðu vegna hlutafjárkaupa í kaupþingi og segir að allt verði að koma upp á borðið og allir að tala af hreinskilni ráðherra hefur síðan ekki frekar gert grein fyrir málinu í aðkomu sinni að ákvörðunum svo sem þeirri að ákveðið var að verja kaupþing einan banka og lána honum háa fjárhæð það er því knýjandi að ráðherra skýri málavöxtu frekar en fram hefur komið þannig að leggja megi mat á aðkomu ráðherrans að málinu sem augljóslega varðaði persónulega hagsmuni hans